Hvala za besedo, gospod predsednik. Očitno je v tem sklicu parlamenta praksa, da radi citiramo drug drugega. Kar pa ni nič narobe, če se seveda zadeve ne ne ne jemljejo iz, konteksta. Ko ste, gospod Horvat, govorili, kaj je LMŠ obljubljal v predvolilnih zadevah, ampak tudi kolegica poslanka je v stališču poslanske skupine LMŠ povedala, da se zavzemamo za logično, sistematično in celovito rešitvo rešitev tega problema, kar pa menimo, da vaš predlog, ne rešuje te zadeve. Ko smo tudi govorili o paketnem urejanju, teh zadev, ste omenili, če bomo kar naenkrat vložili šestdeset zakonov, v parlament. Seveda tega ne mislimo narediti, kajti govorili smo tudi za druge zadeve, da bomo jih uredili paketno, kot so povprečnine, socialni transferji, minimalna plača in pokojnine in te zadeve se urejajo, ne. Tako da mislim, da je bi bilo fajn, da smo vsi tukaj zadovoljni. Nenazadnje tudi urejamo zadeve s sindikati, in če toliko govorite, koliko vam je za to, da je vsem dobro - bodimo srečni, da vladi kaže dobro, tudi javnomnenjske raziskave je ji kažejo dobro, tako da smo lahko, vsi, veseli. Veliko se je govorilo, kaka vlada more biti, ali naj bo leva vlada ali desna vlada. Menim, da je vlada dobra ali slaba. Za to vlado pa mislim, da do sedaj dela zelo dobro. kaj si v sam osebno in v LMŠ-ju ne želimo? Ne želimo si ustvariti privilegiranih skupin upokojencev. Se pravi, z nekaterimi poklici lahko po štiridesetih letih delaš - sam sem po izobrazbi magister profesor zgodovine in magister profesor pedagogike in menim, da bom po štiridesetih letih še lahko nekaj časa, mogoče dvajset procentov, trideset procentov delal v tej zadevi. Nekdo, ki pa je štirideset let delal v rudniku, pa mislim, da nima niti najmanjše želje, da bi še sploh delal. In se pravi, kaj je kaj je naš - kaj more biti naša zadeva, da uredimo - da bodo to da ne bodo se tem delom upokojenci se preživljali, ampak da bo to neki, dodatek. Ko pa ste prej omenili ZUJF. Da vam je bilo v redu, da lahko neki visokošolski učitelj pri petinsedemdesetih letih delal. Meni se to ne zdi v redu. Kajti zaradi njega je veliko mladih - ni dobilo službe na fakultetah. Za zanimivost naj povem, da je mene profesor, ki je bil star osemdeset let, imel predmet Badminton in ciljni fitnes. Se vam to zdi normalno? Meni ne. Se pravi, kaj je moje moje mnenje? Mislim, da profesorji, ki so toliko stari, naj bodo zaslužni, naj pridejo na fakultete predavat, mladi jim bomo za vse usluge, ki so naredili, z veseljem, poslušali, ne morejo pa jemati dela mladim, ki si utiramo pot v različnih, karierah. Se pravi, kaj želim povedati. Ko bomo sprejeli ta zakon, mora ta zakon omogočati upokojencem, da lahko delajo, če želijo, ne pa da delajo zato, da lahko preživijo.